Señor Presidente, vaya por delante mi profunda gratitud y reconocimiento a los dos ponentes, señor Fernandes y señor Bullmann, por su paciencia, así como al equipo del Parlamento Europeo al completo y al resto de actores de este acuerdo. El FEIE nos ofrece dos virtudes generales esenciales, desde mi punto de vista, para nuestro discurso ante los ciudadanos. En primer lugar, ha restaurado la letra del himno europeo, para que vuelva a ser el Himno a la Alegría, tras estos terribles siete años de vacas flacas, de sufrimiento, pobreza y retroceso de Europa. La virtud del Plan Juncker es haber recuperado el impulso original de la Europa común. Tras una crisis como una guerra, es tiempo de volver a crecer al empleo, al empleo, al empleo. La segunda virtud es más compleja y moneda de dos caras y abre el debate sobre convivencia entre marco normativo y crecimiento. Una parte, los del superávit, piden flexibilizar la normativa de ayudas de Estado. La otra parte, los del déficit, buscamos que las inversiones en programas europeos, nítida y claramente europeos, como el FEIE, no penalicen la deuda pública. Si la primera virtud hay que reconocérsela a la Comisión, al Presidente Juncker, apoyado desde el minuto menos cero por este Parlamento, la segunda pertenece a una negociación intensísima, nocturnidad mediante, en un trílogo que resultó algo extraño al comienzo, pues en el Parlamento arrancamos teniendo enfrente al Consejo y a la Comisión formando un bloque adversario, y he de agradecer especialmente y está presente a la vicepresidenta Georgieva, por abrir la puerta a la solución haciendo recuperar a la Comisión su función interinstitucional de ayudarnos y de ayudar, por lo tanto, a los ciudadanos a encontrar la solución.

También hemos conseguido que el efecto palanca de la garantía del FEIE de 1 x 15 esté en coherencia con los principios y valores del programa de redes transeuropeas, resultando así complementario y haciendo énfasis precisamente en los sectores en los que la Comisión encontraba más dificultades la movilidad urbana, su accesibilidad, la seguridad,

y también ampliando las redes básica y global a través de posibles nuevos nodos, pero siempre con referencia al Mecanismo Conectar Europa, a sus principios y a sus objetivos y valores, garantizando además la presencia de expertos del sector del transporte en todos los ámbitos necesarios de la gobernanza del programa.